númer tvö nítján hundruð níutíu og fimm með síðari breytingum auk mín eru meðflutningsmenn háttvirtir þingmenn guðlaugur þór þórðarson sigurður kári kristjánsson

fundi hjá félagi löggiltra endurskoðenda kom hann með þessar glærur hér sem ég get nú ekki sýnt reyndar hér en þar kom fram að eigið fé fyrirtækja sem skiluðu rafrænum skattframtölum frá nítján hundruð níutíu og átta til tvö þúsund og ellefu hafði hækkað mjög hratt og

það eru svona pikka fimm þjóðarframleiðsla og um sjötíu milljónum króna á hverja einustu íslenska fjölskyldu þetta var eigið fé íslenskra fyrirtækja og eigið fé fyrirtækja er mismunur á eignum og skuldum sem á að vera

árið tvö þúsund og níu og datt niður í mínus fjórtán hundruð og tólf milljarða árið tvö þúsund og tíu í árslok tvö þúsund og tíu hvað segir þetta okkur þetta segir mér það að þessi eign var oftalin það getur ekki verið að svona miklir peningar hafi farið eitthvað það er útilokað enda sýnir sig og fréttir undanfarna daga sýna það að þessi fyrirtæki eru flestöll orðin gjaldþrota sem voru svona óskaplega rík árið tvö þúsund og átta

erlendis því þó þau lækki verða þau ekki minna en núllvirði þó það komi skuldir á móti er þetta ekki skýringin skýringin er sú að það var sýnt eigið fé sem ekki var til þetta er veila í hlutabréfaforminu sem þessu fyrirliggjandi frumvarpi er ætlað að eyða og lagfæra þessi veila er alþjóðleg um allan heim kem ég inn á það á eftir við höfum frétt núna undanfarna daga af mjög undarlegum tilfæringum hjá hlutafélögum þar sem var um að ræða lánveitingar með veði í hlutabréfin einmitt þar sem þessu frumvarpi er ætlað að koma í veg fyrir og kaup hlutafélaga í öðrum hlutafélögum og heilu ættbálkana af hlutafélögum það er ekki lengur verið að tala um móðurfélag og dótturfélag heldur ömmufélag og langömmufélag og svo framvegis þetta voru langar keðjur af fyrirtækjum sem menn stofnuðu einmitt til þess að nota sér þessa veilu í hlutabréfaforminu sem sýndi aukið eigið fé lítið dæmi er það sem við samþykktum hér á alþingi illu heilli og ég hef beðist afsökunar á vegna þess að það var bara rökvilla sem háttvirt efnahags og skattanefnd afgreiddi með miklum hraði á þeim tíma og örfáar línur í nefndaráliti og undir það skrifuðu margir ágætir mætir þingmenn eins og núverandi hæstvirtum fjármálaráðherra hann hefur reyndar ekki beðist afsökunar á þessu í því fólst að kröfu esa að hlutafélögum og einkahlutafélögum skyldi heimilt að lána starfsmönnum eða tengdum aðilum til kaupa á hlutabréfum í viðkomandi félagi örugglega með það að leiðarljósi að auka starfsmannalýðræði og starfsmennirnir gætu eignast hlut í fyrirtækjunum en við þessa aðgerð að lána starfsmanni til kaupa á hlutabréfum í félaginu sjálfu jókst eigið fé félagsins vegna þess að lánið skuldabréfið var talið til eignar en hlutaféð er ekki talið til skuldar það má færa rök fyrir því að síðustu missirin sem bankarnir lifðu juku þeir kerfisbundið eigið fé sitt til þess að lifa af með því að lána starfsmönnunum óhemju fjármuni til kaupa á hlutabréfum sama var með sparisjóðina frú forseti þessir peningar til lána á kaupum í hlutafélögum í fyrirtækjunum fóru að sjálfsögðu í hring bankinn eða fyrirtækið hlutafélagið lánaði starfsmönnunum til að kaupa hlutabréf í fyrirtækin sjálfu peningarnir fóru í hring og það skipti í rauninni ekki stóru máli hvort um var að ræða hundrað milljónir eina milljón eða einn milljarð eftir þessar æfingar allar fóru íslendingar að tala um milljarð jafn léttúðlega eins og þeir töluðu um milljón áður og töluðu af mikilli léttúð um hvoru tveggja en milljarður er með leyfi frú forseta virkilega mikill peningur virkilega mikill peningur þó stundum hafi maður það á tilfinningunni að svo sé ekki frumvarp þetta hefur verið flutt þrisvar áður einu sinni sem breyting á lögum og svo tvisvar þar áður sem þingsályktunartillaga og hefur yfirleitt verið nokkuð góð þátttaka í því að flytja málið úr viðskiptanefnd en þangað mun ég óska eftir frú forseti að máli verði vísað að lokinni þessari umræðu það hafa borist nokkrar umsagnir ég ætla að fara í gegnum tvær þeirra það er frá kauphöllinni hún segir að fyrirtækin eða samtök þeirra geti sjálf sett sér slíkar reglur það er að upplýsa um eignarhaldið og um það að ekki megi kaupa eða lána til eigenda fyrirtækis ekki megi kaupa í þeim eða lána til þeirra og alveg sérstaklega ekki ef um er að ræða aðila með takmarkaða ábyrgð því er til að svara að mati flutningsmanna að slíkt yrði ekki nægilegt ekki til þess að byggja upp traust vegna þess að samningar geta aldrei lagt á menn refsingar við teljum flutningsmenn að það sé nauðsynlegt að löggjafinn kveði á um refsingar þegar þessar reglur eru brotnar sem í reynd mundu þá eyðileggja það traust sem reynt er að byggja upp síðan var umsögn viðskiptaráðsins viðskiptaráðs íslands var lagt til að þessu yrði frestað þar til evrópusambandið væri komið með lausn á þessu vegna þess að það er vaxandi skilningur á því að þetta sé ákveðið vandamál ég mun koma inn á það á eftir að þetta er verulega mikið vandamál víða um heim tengsl þessa frumvarps við hrunið eru nú hvorki meira né minna en það að ég leyfi mér að fullyrða að þessi veila í hlutabréfaforminu er ein af meginástæðum hrunsins ég fullyrði það vegna þess að með þessum hætti gátu menn búið til eigið fé og hagnað vegna þess að þegar menn eru búnir að búa til hring af fyrirtækjum þar sem peningarnir fara í hring fer arðurinn líka í hring og arðurinn fer hring eftir hring og virðist alltaf magnast upp þegar skoðað er eitt einstakt fyrirtæki í öllum hringnum fyrir utan það hvað þessi veila býður ákveðnum hluthöfum yfirleitt stórum hluthöfum tækifæri til að margfalda eign sína á kostnað hverra litlu hluthafanna sem álpast til þess vegna þess trausts sem fyrirtækin njóta álpuðust til þess að eiga hlut með þessum stóru hluthöfum það voru fyrst og fremst litlu hluthafarnir sem voru hlunnfarnir það voru fyrst og fremst þeir sem töpuðu í hruninu þegar það varð sextíu þúsund manns er talið og er ekki talið það var reiknað út ég bað um þá útreikninga sextíu þúsund manns tæplega áttu í þessum bönkum og fyrirtækjum sem fóru á hausinn og þeir töpuðu venjuleg heimili ef maður undanskilur þá sem áttu meira en fimmtíu milljónir þá voru það sextíu þúsund eða fimmtíu og fimm þúsund nákvæmlega sem töpuðu um áttatíu milljörðum það er dálítið athyglisvert að setja það í samhengi við skuldirnar sem menn hafa verið að tala um hér lon og don varðandi vandamál heimilanna svo bætast að sjálfsögðu við stofnfjáreigendur og vandi þeirra sem mikið hefur verið rætt um undanfarna daga og er ekki búið að leysa enn þá þar sem fólk keypti stofnbréf í góðri trú og svo urðu stofnbréfin verðlaus en lánin ekki

gátu magnað upp hagnaðinn gerði það að verkum að íslensku bankarnir sérstaklega sýndust vera afskaplega góð fyrirtæki þau fengu alveg ótrúlega gott mat hjá alþjóðlegum matsfyrirtækjum það er dálítið athyglisvert frú forseti að þessi matsfyrirtæki sem hljóta að hafa á að skipa mjög færum sérfræðingum skuli ekki hafa komið auga á þessa veilu í hlutabréfaforminu og farið að veita fyrirtækjum með matið triple a sem er besta mat sem hægt er að fá og gerir það að verkum að þau fengu lán út um allan heim á mjög góðum kjörum af því þau voru með svo óskaplega gott mat og einu ári seinna eru þessi sömu fyrirtæki gjaldþrota hreinlega gjaldþrota allir bankarnir íslensku þrír sem fengu mjög gott mat það er dálítil kaldhæðni fólgin í því að landsbankinn sem kom með icesave dæmið fékk sérstaklega gott mat af því

þetta hjálpaðist allt að matsfyrirtækin þessi veila var notuð eigið fé jókst og hagnaðurinn jókst og fyrirtækin sýndust vera með mjög góða afkomu matsfyrirtækin gáfu þeim mjög góða einkunn sem varð til þess og bestu einkunn sem hægt er að fá sem varð til þess að þau fengu lán út um allan heim á eins góðum kjörum eins og hægt var það var lágvaxtatímabil þannig að kjörin voru mjög góð og þeir fóru eins og eldur í sinu um alla evrópu og keyptu upp fyrirtæki bæði í london helsinki bara um alla evrópu og meira að segja til makaó í kína var farið að fjárfesta

inn í hvernig menn misnota það var á margan mismunandi hátt ég hef oft velt fyrir mér að þegar íslendingar setjast einhvers staðar á fund einhverjir íslendingar og ákveða í stjórn einhvers fyrirtækis og ákveða að stofna dótturfélag á einhverri eyju sem heitir tortóla hlýtur maður að velta fyrir sér hvað var eiginlega á bak við þetta hjá mönnunum af hverju stofnuðu þeir ekki hlutafélag á seyðisfirði til hvers voru þeir að þessu hvað var svona hvatinn til þess að menn stofnuðu dótturfélög í tortóla það var auðvitað til að dylja eignarhaldið til þess að geta komið þessari keðju í gang og sæist ekki hver ætti og í hvaða hringi peningarnir fóru þetta er meginástæðan svo blés hérna efnahagslífið upp og svo varð stungið á dulið á blöðruna og blaðran sprakk og það var ekkert í henni taflan sem ríkisskattstjóri og myndin sem hann brá upp á þessum fundi sem ég gat um sýnir það einmitt að eigið féð sem virtist vera óskaplega mikið bara hvarf eins og dögg fyrir sólu og breyttist í mínus

þannig að mér finnst að menn þurfi að taka þessu máli með mikill alvöru svo kemur náttúrlega dulið eignarhald í veg fyrir eðlilega skattlagningu og býður heim skattundanskotum sem allt eftirlit verður ómögulegt það er ekki einu sinni skilanefndirnar geta ekki einu sinni elt peningana þurfa að fá dómsúrskurði bæði í lúxemborg og annars staðar og fá bara ekki upplýsingar um hvert peningar risaupphæðir fóru allt þetta náttúrlega er brot á siðferði þetta eyðileggur siðferði í þjóðfélaginu og skekkir öll viðmið og skekkir líka alla samkeppni þegar sumir borga skatt og aðrir ekki svo er það náttúrlega þessi valdastrúktúr sem myndaðist þar sem stjórnirnar í rauninni í vissum félögum með því að láta peninga fara í hring gátu eignast stærri og stærri hlut í fyrirtækjunum án þess að leggja þau fram og fengu meiri og meiri völd í viðkomandi fyrirtækjum jafnvel þó það væri mikill her af litlum hluthöfum með þeim í stjórn með þeim sem eigendur meðeigendur þannig að þetta var mjög slæmt og auðgunaráhrifin voru svo alveg sérstakur kapítuli út af fyrir sig þar sem lausnin á þessu gæti verið að hreinlega banna hlutafélögum að eiga í hlutafélögum hlutafélagaformið er afskaplega skemmtilegt og nytsamt tæki í atvinnurekstri ef hver einasti maður sem tekur þátt í atvinnurekstri ætti að bera fulla ábyrgð væru nú ekki margir tilbúnir til þess vegna þess að það fylgir alltaf áhætta hverjum einasta atvinnurekstri og menn eru ekki tilbúnir til að leggja heimili sitt og allt undir til þess að taka þátt í einhverju skemmtilegu dæmi sem getur gefið arð fyrir þjóðfélagið og hluthafana en felur í sér áhættu þess vegna var búið til þetta form að menn bæru takmarkaða áhættu þeir legðu fram fé eða ábyrgðir og bæru ábyrgð upp að því marki en ekki umfram það afskaplega sniðugt form og hefur sýnt sig að hafa gagnast þjóðfélögum í mörg hundruð ár með mjög góðum árangri þegar hlutafélög fara að fjárfesta og eiga í hlutafélögum fara að gerast undarlegir hlutir

í gegnum það frú forseti með mjög einföldu dæmi hvernig menn geta búið til fé maður nokkur á segjum að hann eigi bara tíu milljónir og hann stofnar hlutafélag og leggur þessar tíu milljónir inn í hlutafélagi þá á hann hlutabréf í hlutafélaginu upp á tíu milljónir og hlutafélagið á laust fé upp á tíu milljónir síðan stofnar hlutafélagið a annað hlutafélag sem heitir b og leggur fram tíu milljónir þar þá á a hlutabréf að virði tíu milljónir og hlutafélagið b á tíu milljónir í lausu síðan stofnar b hlutafélagið c og leggur fram aftur tíu milljónir í það þá á það hlutabréf og hefur eigið fé upp á tíu milljónir en hlutafélagið c á tíu milljónir þá gerist það að þeir sem stjórna þessu láta hlutafélagið c kaupa hlutabréfin í a af manninum sem upphaflega lagði fram peningana það er kominn hringur sem er tómur en ef menn skoða eitthvað af erum félögum þremur sem mynda þennan hring virðist það eiga það á þá tíu milljónir í hlutabréfum og engar skuldir og þetta virðist vera ljómandi gott fyrirtæki þá koma endurskoðendur og segja samstæðureikningar geri ráð fyrir því að þetta yrði metið allt sem ein heild allir þessir þrír hringir þessi þrjú fyrirtæki þá kemur náttúrlega í ljós að það er ekki króna inni í þessu til þess að komast hjá því þurfa menn að stofna þrjár hæðir af fyrirtækjum eða hvað á að kalla það ég ætla nú ekki að fara nánar út í það en það er hægt að komast hjá þessu það er sýnt í þessu frumvarpi í fylgiriti er sýnt nákvæmlega hvernig hægt er að búa til átján fyrirtæki með rekstur með sjóðsflæði með eigið fé en það er ekki króna inni í dæminu það er enginn í rauninni sem á það en það er

að átta sig á þessum eiginleikum svona hringja því þeir voru nefnilega út um allt það sem er merkilegt við það og sorglegt að þetta er sennilega ekkert lögbrot þetta er löglegt þetta gerist víða um heim heldur áfram í næstu það sem þetta frumvarp gerir ráð fyrir er það að þegar er stofnaður ýr flokkur af hlutabréfum sem heita gagnsæ hlutafélög nákvæmlega eins og opinber hlutafélög eða einkahlutafélög eða hlutafélög almennt það sé stofnaður nýr flokkur sem hafi þann eiginleika að það eigi að upplýsa um allt eignarhaldið upp úr og niður úr allar dætur og öll börn félagsins sem má segja þannig og barnabörn og barnabarnabörn og foreldrar og afar og ömmur og allt hitt allir áar séu taldir upp og vitað

eða kaupa í honum og ekki heldur veðsetja hlutabréf í honum það er eitt ákveðið hlutafélag má aldrei lána til eiganda síns eða forföður heldur ekki

þetta yrðu endurskoðendur og stjórnin að gæta að að viðlögðum miklum refsingum vegna þess að þetta er meginástæða traustsins sem þessu formi er ætlað að búa til þetta er grundvallaratriði í þessari breytingu það mætti velta fyrir sér hvað gerist ef banki væri gagnsætt hlutafélag þá mætti hann ekkert eiga í lánaviðskiptum við eigendur sína það er mjög athyglisvert það yrði mjög athyglisvert ári áhættu ekki hvorki taka viðskiptalán eða neitt hjá honum sem þýðir það að eigendurnir yrðu að vera annað hvort fjársterkir einstaklingar sem þurfa ekki lán og alls ekki til að kaupa hlutabréf í fyrirtækinu það yrði þá bannað xxxx heyri ekki hvað háttvirtur segir og þeir eða lífeyrissjóðir eða aðrir aðilar sem hafa og eiga peninga ég held að við það að menn tækju ekki lán til að kaupa hlutabréf í banka yrði eigendahópurinn miklu stöðugri það væru þá raunverulegir bakhjarlar sem þar væru á bak við það er nú kannski akkúrat það sem íslendingar þurfa nú á dögum ég hef rætt hérna áður um alþjóðlega samþættingu hlutafélaga og hvernig þetta gengur fyrir sig úti í hinum stóra heimi hlutafélagaformið er alþjóðlegt þessi veila er líka alþjóðleg hún er um allan heim hún er ekki bara hér á landi við höfum heyrt af þessu ávæning hvernig þetta var gert og hvernig þetta hefur verið gert stundum með hreinum glæpsamlegum aðferðum og svo stundum með ekki glæpsamlegum aðferðum þar sem bara veilan er notuð það er bent á það til dæmis að í bandaríkjunum og japan er mjög víðtækt gagnkvæmt eignarhald og það mætti benda á það að deutsche bank á sennilega í velflestum stærri fyrirtækjum í þýskalandi og reyndar um allan heim þessi fyrirtæki sömu fyrirtæki eiga svo í deutsche bank við getum tekið dæmi að dresdner bank á í deutsche bank og deutsche bank á í dresdner bank ef þessi fyrirtæki mundu skiptast á bréfum og deutsche bank mundi kaupa sín eigin bréf af dresdner bank og dresdner bank mundi kaupa sín eigin bréf af deutsche bank þá yrðu bréfin verðlaus vegna þess að eigin bréf eru í eðli sínu verðlaus það er hægt að gefa út eins mikið og menn vilja af þeim og það mundi þýða það að heilmikið eigið fé hyrfi það mundi hverfa úr þýsku efnahagslífi eða atvinnulífi heilmikið fé sem er sýnt á pappírunum í dag þess vegna er þetta

varðar alveg gífurlega hagsmuni þess vegna hef ég grun um það að það verði dálítið erfitt fyrir evrópusambandið að koma með breytingar sem laga þessa veilu bara út af því hvað hagsmunirnir eru gífurlegir en hagsmunir hinna minni

traust þeirra á hlutabréfaforminu hlýtur að vera háð því að þetta sé í lagi einnig alls konar birgjar menn sem eiga viðskipti við hlutafélög þeir líta á ársreikninginn og sjá heyrðu þetta er nú ágætis eigið fé hjá þeim og góður hagnaður ég get vel átt í viðskiptum við þá án þess að fá tryggingar ef svo kemur í ljós að þetta eigið fé og þessi hagnaður er bara ekkert raunverulegur og þetta getur hrunið bara og sprungið eins og blaðra í afmælisveislu náttúrlega hljóta menn að vera miklu varkárari vegna þess að öll þessi viðskipti byggja mikið

fyrsta áfallið sem þjóðin varð fyrir var nefnilega eignahrunið þegar öll hlutabréf meira og minna rjóminn af íslenskum hlutabréfum urðu verðlaus á einni nóttu og hurfu þúsundir milljarða en hjá einstaklingum voru þetta örugglega um áttatíu milljarðar sem hurfu hjá fjölskyldum venjulegum fjölskyldum svo voru nokkrar fjölskyldur kannski hundrað fjölskyldur sem áttu miklu miklu meira og voru með skuldsett á móti þar hurfu eignirnar en skuldirnar sitja eftir næsta skref voru uppsagnir þegar var verið að segja upp fólki hjá bönkunum það voru skelfilegir dagar hafa starfsmenn sagt mér þegar var verið að segja upp og pikka út þér er sagt upp þér er ekki sagt upp þér er sagt upp og svo framvegis fólk sem var kannski með mjög góð laun jafnvel milljónir á mánuði varð allt í einu atvinnulaust og allt sem það hafði byggt upp fjárfestingar hús og bílar og svo framvegis öllum grundvellinum var kippt undan þessu það var fyrsta áfallið svo fóru að koma fylgiáhrifin þegar fyrirtæki urðu gjaldþrota sem áttu í þessum fyrirtækjum eða voru háð þeim á einhvern hátt og atvinnuleysið jókst hröðum skrefum og því miður hefur ríkisstjórnin algjörlega brugðist að mínu mati í því að laga þetta atvinnuleysi það er forsenda þess að við búum til nýtt atvinnuleysi við verðum búum til nýja atvinnu við verðum að mynda umgjörð undir nýja atvinnu hvernig skyldi nú atvinna verða til frú forseti hún verður ekki til nema með fjárfestingu það myndast aldrei atvinna nema með fjárfestingu það þarf að búa ætla einhverja umgjörð utan um starfið með fjárfestingu fjárfestingin verður til með fjármagni sem kemur aðallega úr tveimur áttum það er annars vegar áhættufé eða hlutafé og hins vegar lánsfé eða sparifé þessir báðir þættir hafa lent í óskaplegu áfalli menn eru mjög illa brenndir

í dag ég benda bara segja við hann ætlarðu ekkert að læra vinur þetta er grundvöllurinn sérðu ekki hvernig fór og allir munu segja honum hvað ert þú að fara að fjárfesta hvað ertu að hugsa forsendunum hefur nefnilega ekki verið breytt í hlutabréfaforminu þetta frumvarp gengur út að breyta því þannig að menn lendi ekki í nákvæmlega sömu ævintýrunum aftur eins og menn lentu í og lánveitendur hér voru erlendir lánveitendur sem lánuðu tólf þúsund milljónir tólf þúsund milljarða frú forseti til íslands sem þeir peningar fóru náttúrlega flestir aftur til útlanda beint og fjárfestingar út um allt en engu að síður þetta voru gífurlegir fjármunir þessir aðilar eru illa brenndir mjög illa brenndir þeir eru búnir að tapa helmingnum af þessum tólf þúsund milljörðum sem hefur tapað sex þúsund milljörðum sem er fjórföld þjóðarframleiðsla íslands þeir fara ekkert að lána íslendingum það er alveg sama þó við samþykkjum icesave eða gerum hvað sem er það vantar traustið til þess að byggja upp traust er nauðsynlegt að breyta þessari veilu í hlutabréfaforminu það er mjög nauðsynlegt að breyta veilunni í hlutabréfaforminu þannig að fólk fari að treysta aftur því að kaupa hlutabréf fólk fari að treysta því að lána til hlutafélaga bankarnir fari að treysta fyrirtækjunum og fara að lána þeim það vantar líka traust þar það vita allir nefnilega núna af þessari veilu þetta frumvarp gerir ráð ári því að þessari veilu sé eytt hún sé löguð og það er von flutningsmanna að ef það yrði gert náist aftur upp traust á hlutabréfaforminu bæði hjá fjárfestum og lánveitendum vegna þess að það eru gífurleg tækifæri í íslensku atvinnulífi núna það eru gífurleg tækifæri til að fjárfesta í íslensku atvinnulífi vegna þess hvað það er komið langt niður og hvað eru miklir möguleikar á að byggja það upp en það vantar þetta traust ég skora á háttvirtu nefnd sem fær þetta til umfjöllunar ég hef lagt til að það verði vísað til háttvirtrar viðskiptanefndar að hún skoði þetta mjög vandlega hvort það sé ekki nauðsynlegt að samþykkja svona frumvörp til þess að geta sagt við alla fjárfesta við erum búin að laga þá veilu sem er að koma í dagblöðunum alla daga um milljarða tilfærslur til og frá sem var aðallega beint gegn litla hluthafanum við erum búin að laga þessa veilu nú geturðu aftur farið að

og einhverjir aðrir sem eru að safna fé með því að spara og sýna ráðdeild ef þetta yrði samþykkt væri hægt að segja við þetta fólk að það sé búið að breyta hlutabréfaforminu og það sé skynsamlegt að fara að fjárfesta ég hugsa að þetta sé miklu miklu gæfulegra hlutur heldur en eins og menn hafa verið